Sper că alocarea acestei sume va ajuta Republica Kârgâzstan să facă față gravelor probleme financiare și sociale cu care se confruntă ca rezultat al crizei economice și financiare globale, dar și al regretabilelor evenimente de natură politică din iunie